President Evo Morales van Bolivia wil van Moskou naar huis vliegen. Het gerucht gaat dat hij Snowden in zijn vliegtuig heeft. Ondertussen verbieden Europese lidstaten om over hun landen heen te vliegen dan wel om bij te tanken. En of dat nou wáár was of niet, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe.

We zijn dus met z'n allen kwaad op Amerika.

We zijn blij dat Snowden ons heeft laten zien wat er aan de hand is, maar deze klokkenluider hoeft van ons geen hulp te verwachten.

Dat is toch geen vuist maken samen!